Hvala, podpredsednik. Spoštovani predsednik vlade. Vaša vlada je z Ministrstvom za delo na čelu, dobra dva meseca lagala, samo zato, da bi lahko revnim zaposlenim vzela dvesto evrov na mesec. Dva meseca ste sistematično lagali in zavajali, zato da ste pripravili teren za ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Zdaj, strokovna javnost, pa tudi civilna družba nista nasedli temu piarju, sta vztrajali na, resnici, ki je pod črto ta, da bi s takšno, s takšnim ukrepom preprosto enostarševskim gospodinjstvom, pa gospodinjstvom, kjer je samo en starš zaposlen, vzeli dvesto evrov na mesec. Na na srečo ta so vztrajali pri tej resnici in zdaj, mislim, da je tudi jasno, da je ta resnica v javnosti obveljala. S svojim vztrajanjem ste pravzaprav pokazali, da, se kaj malo brigate za revščino, da mogoče o njej ne veste veliko in tudi, da se ne zavedate, kakšen resen družbeni problem je revščina, in očitno je tudi to, da se niste pripravljeni sploh poglobiti v to vprašanje - kako si naj drugače razlagamo to vztrajno zavajanje oziroma to vztrajno laganje? Recimo, še julija, ko ste mi odgovarjali na poslansko vprašanje, ste dejali in se takrat tudi zlagali, da znaša znesek denarne socialne pomoči skupaj z dodatkom za delovno aktivnost devetinosemdeset odstotkov minimalne plače. Pred kratkim ste za medije recimo trdili, da imajo na Danskem nižje socialne pomoči kot pri nas. Zdaj, jaz bi rad en zelo resen in kratek odgovor glede teh navedb. Ali stojite še vedno za njimi? Kako lahko kot predsednik vlade, ki je v svojo koalicijsko pogodbo zapisal boj proti revščini, in se je to opredelil kot eno izmed političnih prioritet, na tak način odkrito zavaja. Zdaj, še več, v koalicijski ste se zavezali ne samo da boste zviševali socialne pomoči, zdaj vse kaže na to, da jih želite nižati. Zapisali ste, da boste zniževali stopnjo tveganja revščine, ta je še vedno višja kot pred krizo. Zapisali ste, da boste dodatek za delovno aktivnost višali, zdaj pa ga želite znižati oziroma ga ukiniti, in to arbitrarno in brez pravih pravih argumentov. Včeraj ste na srečo odstopili od vseh socialnih rezov v interventnem zakonu, zato vas, pravzaprav sprašujem: Ali to pomeni, da boste odstopili tudi od vseh, teh omalovaževanj, ki se jih poslužujete v zvezi z najšibkejšimi v tej državi v zadnjem času? Ali to pomeni, da boste prenehali z neutemeljenim in kar vsepovprek napadanjem ravno revnih, ki da zlorabljajo socialno državo, in pravzaprav, tisto, kar je ključno, ali boste odstopili od tega, da se ukine dodatek za delovno aktivnost? Se pravi, ali boste odstopili od vaše namere, da pa vzamete revnim zaposlenim dvesto evrov na mesec. morda še za konec. Ali se boste za vse te laži tudi javnosti in predvsem tem materam samohranilkam in revnim zaposlenim tudi opravičili?